Nu pot să nu remarc persecutarea membrilor comunității creștine, fapt ce duce conflictul la o dimensiune grotescă. Din păcate, poziția Rusiei și Chinei rămâne categorică, ei nu acceptă nimic ce ar semăna cu o schimbare de regim politic și împărtășesc ceea ce s a spus aici, ideea că responsabilitatea noastră de a proteja victimele este esențială.